Ha Cancún még maga nem fordulat, de nélküle nem lenne esély a fordulatra egy év múlva Durbanben. Mindenkinek gratulálok, akik ezt az eredményt összehozták. Én Brüsszelből és Budapestről követtem ezt a folyamatot, és óriási eredmény az, hogy van egy esély egy átfogó, kötelező vállalásokat tartalmazó nemzetközi megállapodásra kemény munkával egy év múlva Durbanben. Fontos előrelépés, hogy a feltörekvő gazdaságok, Kína, Brazília, Dél Afrika először vállalják a 2ºC os célt.